forseti vill geta þess að í dag verða tveir þingfundir á þeim síðari sem hefst um fjögurleytið fara fram atkvæðagreiðslur